Wir sind uns alle einig, dass es einer starken geeinten Reaktion bedarf. Aber wir müssen uns die Frage stellen, ob denn ein Militärschlag egal in welcher Form tatsächlich auch das Ziel erreicht, wozu auch responsability to protect gehört, nämlich die Bevölkerung zu schützen. Und da habe ich und haben auch viele andere Zweifel.

Ein Parlament, das Parlament in Großbritannien, in London, hat hier den ersten Schritt gemacht, um ein Zeitfenster zu öffnen, mit der seit 48 Stunden debattierten Möglichkeit, dass das syrische Regime bereit ist, mit Russland, mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft auch Iran hat Ja dazu gesagt diese chemischen Waffen unter Kontrolle zu bringen und zu vernichten. Jetzt ist tatsächlich die Möglichkeit einer diplomatischen politischen Lösung da. Aber Verzögerungstaktik darf das natürlich nicht sein.

Das ist notwendig, und ich finde, wenn der Sicherheitsrat blockiert bleibt, dann müssten wir diese Möglichkeit sehen. Ein Letztes und ganz Wichtiges zu den Flüchtlingen auch wenn es eine diplomatische Lösung gibt, das Leid der Flüchtlinge, der Millionen von Menschen Frauen, Kinder und Männer, die bereits unter Druck sind, die verletzt wurden, die flüchten mussten das wird mit einer politischen Lösung auch nicht gleich gelöst. Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten müssen mehr tun, um den Flüchtlingen zu helfen auch vor Ort.